dass friedvolle Demonstrationen verboten werden. Was können wir tun als EU? Wir brauchen eine starke gemeinsame Antwort, eine starke gemeinsame Antwort der EU Kommission und der deutschen Ratspräsidentschaft.

Wir brauchen so viel an Partnerschaft, so viel an persönlichen Kontakten wie möglich, gerade mit den Leuten, die jetzt dort unter Druck stehen. Also Dialog auf unseren Werten, auf der Grundlage unserer europäischen Fundamente.